Zal de Raad dan werkelijk ophouden te onderhandelen? Misschien kan de commissaris daar enig licht op werpen.

Daarom zou ik het volgende willen voorstellen en ik zou graag de mening van de commissaris daarover willen hebben zou het nuttig zijn om op korte termijn een commissie van drie, vier wijzen te benoemen die toegang krijgt tot OLAF en die een advies uitbrengt aan Parlement Commissie om de verhouding tussen het Comité van toezicht en OLAF te verbeteren?